Signora Presidente, onorevoli colleghi, non mi voglio soffermare sul Mediterraneo perché abbiamo domani il dibattito su questo, ma vorrei soltanto dire che resto un po' sorpresa quando mi sembra di vedere tanto entusiasmo nel proteggere il diritto all'immigrazione, che è un sacrosanto diritto, ma molta reticenza quando qualcuno invece vorrebbe proteggere il primario diritto di ogni persona a vivere nella sua patria e a non emigrare.

Detto questo, io penso davvero che il Consiglio debba fare una seria riflessione su come sta procedendo su tanti aspetti. Noi qui in Parlamento facciamo tanto lavoro e riusciamo a trovare delle sintesi, riusciamo a trovare delle soluzioni che spesso naufragano, quelle sì affogano, all'interno delle discussioni di un Consiglio che è bloccato nelle posizioni rigide di paesi che non riescono invece a trovare altrettanto una sintesi.

PNR che però, anche se verrà attualizzato, con i buchi che ci sono nei vari paesi, sarà una coperta piena di buchi.

Inutile avere tante banche dati, se poi non parlano tra di loro e anche qui tanti soldi del contribuente che forse non sono messi così a frutto. La sicurezza è il primo tema per i cittadini, ma se vogliamo davvero coniugarlo con i nostri valori ascolti quanto ha detto prima il Presidente del Parlamento Tajani date attuazione alla riforma del regolamento di Dublino votata dal Parlamento, miglioratela casomai, ma non fate quei passi indietro indecenti, indecorosi, che umiliano l'Unione europea e tutti i suoi cittadini.

Abbiamo lavorato a spron battuto, con un'agenda fitta, lei lo sa, per rafforzare la protezione civile e dare sicurezza ai nostri cittadini anche su questo fronte.

Non ve lo potete permettere.